Tieňové bankovníctvo ako také sa vykonáva prostredníctvom subjektu alebo finančných zmlúv, ktoré vytvárajú kombináciu funkcií podobných funkciám bánk, avšak mimo regulačného rámca alebo v rámci režimu, ktorý je buď nedostatočne dôsledný, alebo rieši iné otázky než systémové riziká. Regulované subjekty v štandardnom bankovom systéme sa podieľajú na činnostiach vymedzených ako súčasť činnosti tieňového bankového systému a sú mnohými spôsobmi prepojené s tieňovými bankovými subjektmi.

Navyše tieňové bankovníctvo bolo určené za jednu z možných hlavných príčin a okolností, ktoré prispeli k finančnej kríze, a faktor, ktorý ohrozuje stabilitu celého finančného systému.